Velmi si proto vážím Vaší snahy i vynaloženého úsilí a rád bych Vás osobně touto cestou ocenil. Rád bych však současně na tomto místě konstatoval, že v činnosti úřadu veřejného ochránce práv spatřuji jeden systémový problém.

Připusťme si totiž, že Evropská unie jako mezinárodní organizace je do značné míry nesrozumitelná, a to nejen, pokud jde o její dotace, ale také v oblasti svých pravomocí, institucí, rozhodovacích procesů či přijímaných politik a legislativy.

To stejné platí logicky i o úřadu veřejného ochránce lidských práv. Nepochybuji o tom, že kdybychom provedli průzkum mezi evropskými občany ohledně úlohy evropského veřejného ochránce práv, jeho působení a jeho činnosti, bohužel bychom zjistili, že občané ho vnímají jako někoho, kdo je daleko, a v mnoha případech ani netuší, že existuje.

Byly navrhovány rozsáhlé informační kampaně, bylo oceňováno spuštění internetových stránek. Sám jsem se však včera fiktivně pokusil na Vašich internetových stránkách stížnost podat. Musím konstatovat, že interaktivní průvodce je až příliš složitý a po pravdě řečeno pro běžného občana nesrozumitelný. Stejně tak složitý je i samotný formulář stížnosti. Připomíná mi tak trochu daňové přiznání u nás doma, které bez daňového poradce není běžný občan schopen správně vyplnit. Po pravdě řečeno, občany Vaše stránky od sepsání stížnosti spíše odradí. Apeluji proto na zjednodušení. Co dále považuji za nesmírně důležité, je také zkrácení doby potřebné na vyřízení případů. Koneckonců víme, že pokud si někdo stěžuje, je z hlediska důvěry nanejvýš důležité, aby stížnost byla co nejrychleji vyřízena a stěžovatel obdržel odpověď co nejdříve. A pokud není daná věc v kompetenci orgánu, kterému je stížnost adresována, měl by stížnost postoupit přímo vnitrostátním nebo regionálním veřejným ochráncům práv, kteří mají příslušné pravomoci. Dámy a pánové, příliš mnoho komunikace zabíjí informace. Příliš mnoho informací zabíjí evropské občany. Podle mého názoru by mělo být prioritou veřejného ochránce práv nejenom řešení, ale spíše předcházení nesprávným úředním postupům. Považuji proto za klíčové, aby tato instituce nebyla zneužívána k mediálním kampaním a aby nedocházelo k rozšiřování jejích pravomocí. Po svém zvolení ochránce práv Diamandouros uvedl Budu pokračovat ve snaze zvýšit kvalitu administrativy Evropské unie. Proto bych se na závěr rád zeptal, jaký systémový problém, co konkrétně se Vám podařilo zlepšit a na co hodláte svoji pozornost upřít v následujícím roce. A právě při hledání systémových řešení Vám přeji mnoho úspěchů.